Od wielu lat zarówno Unia, jak i państwa członkowskie podejmują szereg działań mających przeciwdziałać dyskryminacji kobiet na rynku pracy.

Dlatego też zarówno komisarz Reding, jak i sprawozdawczyni wzywają do przyjęcia twardych instrumentów zmuszających przedsiębiorstwa do zatrudniania kobiet na kierowniczych stanowiskach.

Doświadczenia państw członkowskich pokazują, iż najlepsze rezultaty zostały osiągnięte w tych krajach, w których podjęto pracę u podstaw, tworząc warunki ułatwiające powrót kobiet do pracy po urodzeniu dziecka i warunki sprzyjające łączeniu obowiązków rodzinnych z pracą zawodową. Uważam, że powinniśmy skupić się na sprawie mentoringu czy propagować partnerski model rodziny, gdzie domowe obowiązki wykonywane są zarówno przez kobietę, jak i przez mężczyznę, ale przede wszystkim ułatwić wykorzystywanie funduszy europejskich do rozwoju infrastruktury umożliwiającej kobiecie godzenie obowiązków domowych z pracą. Szczególnie o tej drugiej kwestii warto pamiętać przy negocjowaniu wieloletnich ram finansowych i nowego kształtu polityki spójności. Poprawi to sytuację kobiet i przysłuży się osiągnięciu celów strategii Europa